Najlepša hvala. Spoštovana poslanka, tako kot ste omenila že sama, strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta dva tisoč trideset in resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa do leta dva tisoč trideset predvidevata izgradnjo obeh omenjenih hitrih cest, Koper-Dragonja in Jagodje-Lucija. Ustrezna pretočnost za daljinski promet proti hrvaški Istri pa tudi za ciljno izvorni promet v Kopru bo zagotovljena z ustrezno cestno povezavo, ki se bo od obstoječe obalne ceste odcepila na območju Bertokov in potekala proti Dragonji. Na tej trasi je zlasti pomembna in prioritetna gradnja obvoznice Šalara, ki bo odpravila čezmerne emisije in zagotovila ustrezne razmere v bivalnem okolju. Hitra cesta proti Luciji pa bo izboljšala neustrezne prometnotehnične in prometnovarnostne razmere na obstoječi cesti, na kateri dnevni obseg prometa presega njene zmogljivosti. Ocenjujem, da je pomembnim turističnim središčem na slovenski obali treba zagotoviti boljšo dostopnost in boljše prometne pogoje. Nikakor pa si ne želim, da bi območje med Koprom in Lucijo še dodatno obremenili s tranzitnim prometom. Upoštevali bomo voljo in zahteve lokalnih skupnosti in lokalnih prebivalcev s prioritetno izgradnjo cestnih povezav, ki bodo območje med Koprom in Lucijo razbremenili motečega daljinskega prometa. Jasno pa je treba povedati, da je za gradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija, že odkupljena večina potrebnih nepremičnin in tudi izdelana projektna dokumentacija. Glede na to, da je bilo lokalno okolje seznanjeno z načrtovanim projektom že v postopku umeščanja cestne trase v prostor, pa je škoda, da se prioritete gradnje niso uskladile pravočasno, da bi se pristopilo k odkupom nepremičnin in pripravi izvedbenih projektov tako, da bi v nadaljevanju lahko tekoče sledile nadaljnje aktivnosti gradnje hitre ceste. Jasno pa moram povedati, na cesti G-dva-sto enajst, od Jagodja do Lucije, načrtuje direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, naslednje ukrepe: to je, ureditev krožnega križišča Lucija - dela, katera že izvaja podjetje Grafist, bodo zaključena predvidoma do konca januarja. Pogodbena vrednost del znaša slabih štiristo tisoč evrov in na podlagi predhodno podpisanega sporazuma o sofinanciranju, jih financirata tako naša direkcija kot občina - direkcija v višini dvesto oseminšestdeset tisoč evrov in občina v višini sto trideset tisoč evrov ureditev krožišča in ureditev krožišča Strunjan, v križišču cest Jagodje-Valeta, Strunjan-Vila Tartini in Strunjan-Kavarije. Dela v vrednosti slabih petsto enainšestdeset tisoč evrov izvaja podjetje Asfalt Ptuj, d. o. o., zaključek del pa je predviden, v mesecu aprilu letošnjega leta.